Mijn bijdrage gaat over de kwijting van de parlementsbegroting.

Bij de laatste verkiezingscampagne heb ik wederom gemerkt hoe kwetsbaar wij zijn als instituut. Bij de Europese verkiezingen in Nederland ging het debat over één ding, namelijk onkostenvergoedingen en niets anders. Al het andere werk dat wij hier doen, wordt weggevaagd door het publieke debat in Nederland over de onkosten. Daarom wil ik nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat wij zelf als Parlement transparant zijn over die onkosten.